Die große Bedeutung der Bienenvölker für die Kulturlandschaft und den Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt ist uns allen bewusst.

Unser Bericht nennt schwierige Themen, zeigt aber auch Lösungen auf. Ich möchte sie schlagwortartig benennen Die Forschung zur Bekämpfung der Varroamilbe ist wichtig.

Die Aus und Weiterbildung unserer Jungimker ist aber genauso wichtig. Der Dialog mit den Landwirten ist für mich eine elementare Basis. Der Mähzeitpunkt und letztendlich auch der Pflanzenschutz am Abend und eine Bienen App sind hier gute Vorgaben. Die Reduzierung des kontaminierten Wachses aus China, das die Bienengesundheit gefährdet der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf wissenschaftlicher Basis der EFSA.